Za besedo. Spoštovani predsednik vlade. Zadnji dogodki na jugovzhodnem delu naše države in tudi drugod so seveda precej razburili javnost. Ljudje vedo povedati, da so v preteklih dneh na območju Kostela in tudi po ostalih krajih v na južni meji opazili na pol ali pa v celoti organizirano vojaško formacijo, ki se je prosto gibala po državni meji, tamkaj taborila, izvajala neke postroje, urjenja, in jasno gre za tako imenovano vardo. Neke njene aktivnosti polnijo tako domače kot tuje medije in javnost še dodatno razburjajo posnetki, ki kažejo na to, da pripadniki te varde nosijo orožje, za katere sicer mediji trdijo, da gre za replike pravega orožja. Vrhunec tega dogajanja se je zgodil, ko se je ta skupina postrojila v Kočevski Reki na mestu, kjer je prvič zadišalo po Slovenski vojski. Pripadniki so tam z orožjem v roki se postrojili v uniformah, nekateri od njih so bili zamaskirani, tako s kapami tudi kot tudi s podkapami z izrezom za oči, in še več, postroj se je potem v tej polni formaciji z orožjem in vsem, kar so imeli, sprehodil tudi skozi vas in to je tamkajšnje prebivalce precej vznemirilo in mnogi od njih se sprašujejo, kaj se dogaja. Prisotnost take formacije v tem delu Slovenije po mojem mnenju najbrž ni naključje, zaradi ilegalnih migracijskih tokov kot tudi zaradi splošnega varnostnega stanja ter nezakonitih ravnanj posameznika oziroma manjših skupin je varnostna situacija na tem območju slabša, kar je znano vsem. Torej varda se pojavlja tam, kjer imajo ljudje občutek ogroženosti, in na eni strani z namenom, da se pridobijo, nekaj novi somišljeniki in na drugi strani, da se občutek ogroženosti še poveča. Iz medijev lahko razberemo, da policija sicer zaznava prisotnost in spremljanje in spremlja to stanje, a ker prekrškov ali kaznivih dejanj ni zaznala, ukrepov ni bilo, to pa je po mojem skromnem mnenju ni točno. Prepričan sem namreč, da so po vseh o vseh ravnanjih in postrojih te skupine oziroma varde najmanj izpolnijo znaki prekrška po Zakonu o varstvu javnega reda in miru, morda celo po Zakonu o javnem zbiranju ali pa tudi kakšnega kaznivega dejanja po Kazenskem zakoniku. Seveda pozdravljam odločitev Sveta za nacionalno varnost, ki je prejšnji teden na svoji redni seji, predlagal spremembe in predlaga spremembe Kazenskega zakonika in pa določbe prekrškovnih predpisov, a do teh sprememb seveda vemo, da je še daleč. Vsi vemo, koliko časa traja neka sprememba zakonodaje, časa za ukrepanje po mojem mnenju pa ni. ustanavljanje takih formacij se namreč širi po vsej državi in to me spominja na neke čase, čase tridesetih let prejšnjega stoletja in to ne prinaša nič dobrega. Zlasti ker se monopol prisile, ki jo mora imeti le država, poskuša prenašati na neke druge skupine, to pa vodi v katastrofo in razpad. Torej zanima me: Kaj se bo storilo, da se to stanje prekine in da se ugotovijo kršitve, ki sem jih nakazal, ter da se zoper storilce in organizatorje uvede ustrezne postopke in da ljudje na tem kraju enkrat pričnejo živeti v miru. Hvala lepa za vaš odgovor.